Eno poletje, kjer sem dopustovala v Dubrovniku, sem se odločila obiskati otok po imenu Lokrum. Ta otok je nasproti starega grada v Dubrovniku, kjer se z njim pripelješ s trajektom. Posebnost tega otoka je, da da lahko ga obiskuješ, da ga lahko turisti obiskujejo samo čez dan, ne smejo pa prenočiti. Namreč kroži več legend o tem otoku. Ena legenda je v bistvu delno resnična, kjer so živeli na tem otoku, na tem otoku je bil torej samostan, kjer so živeli samostanski bratje. Ker pa so se ljudje iz mesta Dubrovnika odločili, da samostan zaprejo in jih preženejo od tam, so tile bratje, so se tile bratje zbrali ponoči in celo noč hodili okoli otoka ter zraven govorili molitev, kjer je preklela ta otok. In od tedaj velja, da če greš na otok in ostaneš čez noč, se ne vrneš več živ. Zaradi teh legend in tudi njegove lepote ima ta otok veliko obiskovalcev oziroma turistov. Tudi mene je pritegnila njegova pozornost, zato sem se odločila, da ga obiščem. Tale otok je res majhen, čeprav za prehoditi je kar velik zalogaj. Namreč, je valovite površine, imaš kar nekaj vzponov in tudi nižin. Tale otok je zelo zelen, ima veliko zelenja, veliko rož, veliko dreves. Je zelo lep, naraven, ima veliko palm, veliko rož, veliko lukenj, kjer lahko vidiš morje. Ima tudi, na sredini tega otoka je namreč tudi tako majhno jezerce s sladkvodno vodo, ker je posebnost tega otoka. Na tem otoku je zelo veliko živali, domačih. Zajčkov, ker so jih v bistvu pripeljali domačini, da je bolj zanimiv za turiste. Njegova posebnost pa je žival pav. Tale otok je poseljen s številnimi pavi. Pavi se gibljejo prosto, ker na tem otoku je zaradi turistov tudi par gostiln oziroma restavracij. In tile pavi se sprehajajo po gostilnah, čez gostilno, pridejo do turistov, lahko jim ponudiš kako hrano, če jo hočejo seveda vzeti. Kadar se, kadar razprejo svoje perje, vidimo vidimo čudovit plašč pava. Namreč, veliko ljudi ne ve, da tile pavi plavi, ki imajo tako lepo perje, so v bistvu samci. Samičke so sivkasto rjave barve brez tiste lepote, ki jo izžreva pav. Na otoku sem si ogledala več znamenitosti. Imajo tudi ruševine, zdaj ruševine, nekoč nekakšnega gradu, majhnega gradu. Do njega je bilo hoje okrog eno uro. Rahel vzpon, kar nas je precej utrudilo. Na tem otoku se lahko tudi koplješ, ker imajo urejeno plažo. Lahko izbiraš med jezerom s sladkovodno vodo ali morjem. Izlet je načrtovan tako, da se gre v jutranjih urah, zadnji trajekt nazaj pa je okoli šeste ure zvečer. Namreč preživeli smo cel dan s prijatelji. Prvo smo si seveda ogledali ta otok, nakar smo poiskali prostor, kjer smo lahko počivali, se osvežili v morski vodi. Posebnost tega otoka je tudi mogoče to, da je na njem bil snemana, je bila snemana serija, ki je tako zelo popularna, ki se imenuje Game of Thrones, Igra prestolov. Domačini seveda so izkoristili to priložnost in imajo voden ogled, kar seveda je plačljivo. Ta cena ni majhna, je, giblje se okoli dvajset evrov. Mi seveda tega nismo plačali, ker smo namreč sami raziskovali. V enem delu samostana je namreč postavljen ta stol, prestol, kjer si se lahko slikal in imel spomin iz tega otoka in seveda scene te serije, kjer so je posneli. Zelo rada imam ribe oziroma fileje. Pripravim si jih najraje tako, da jih posolim, popopram, dam nekaj vegete, potem naseckam česen s petršiljem, dodam olivno olje in jih namažem. Nakar jih v pečici z olivnim oljem na rahlem ognju pričnem peči. Spečem jih tako, da je povrhnjica hrustljava, rumenkaste barve, zapečena. Namreč vsi tisti, kjer so iz morja, oziroma ribiči rečejo, da mora imeti riba okus po morju oziroma kjer pač je ulovljena. Ampak zame je vseeno to premočen okus, ker ima okus, kot da bi jedla morske alge in si jo raje pač pripravim po svoje. Ta hrana mi je všeč zato, ker ni težka za želodec. Je lahka, prebavljiva, ima veliko vitaminov. Rada jo pripravim. Ob njej seveda si rada pripravim še kak pomfri, solato, ponavadi zmeraj zeleno solato, ki jo imam rada zelo kisano, z bučnim oljem in veliko česna. To kosilo je zame enostavno, hitro in najpomembnejše, lahko za želodec in prebavo. Moj delovni dan se prične ob šestih zjutraj. Takrat se namreč zbudim. Prvo seveda grem do kopalnice, kjer si umijem obraz, zobe, se oblečem in spustim v spodnjo etažo do kuhnje, kjer si pripravim svojo najljubšo dnevno pijačo, turško kavo. Kavo seveda popijem oziroma si dodam mleko. Nakar si prižgem cigaret, dva, in počasi pripravim za službo. Moj delovni dan se začne ob sedmih, ampak zmeraj gledam, da sem petnajst minut do sedme ure na delovnem mestu. Na delovnem mestu seveda imamo svojo uniformo, zato je potrebno priti prej, se preobleči in pripraviti za tekoči dan. Delam v zdravstvu. V zdravstvu delam zato, ker delam rada z ljudmi, rada jim pomagam, rada se počutim, rada se počutim koristno in ustrežljivo do teh ljudi. Namreč za bolne ljudi rabiš veliko potrpežljivosti, veliko močne volje in predvsem dobre volje. To delo mi je prav pisano na mojo kožo. Trenutno delam v zobozdravstveni ambulanti, kjer imam malo manj stika s pacientom, namreč tukaj ima več stika zobozdravnik. Jaz sem v bistvu bolj ali manj kot asistent. Zobozdravniku da daješ stvari, ki jih potrebuje. Pripraviš seveda vse potrebno za pacienta, torej pomeni zaščito, prednjo zaščito, kot bi rekli nekateri, slinček, ampak se reče zaščita v bistvu za hranjenje, ampak pri zobozdravniku je to zaščita za zobozdravstvene namene. Nastavim nov kozarček, napolnim z vodo, zamenjam sesalec, ustni ssalec, pripravim pravi material zobozdravniku, na tem pladenjčku namreč zajema ogledalce, zonda in pinceta. S tem materialom oziroma s tem orodjem zobodravnik pregleda ustno votlino, zobe in ugotovi, če je slučajno potrebno kako zdravljenje oziroma popravilo. Če je seveda zdravljenje oziroma kakorkoli, ali plombice ali zdravljenje zoba, mu pripraviš za to, kar potrebuje. Ali potrebuje maso, da mu zmešam maso za plombo oziroma nastavim instrumente za zdravljenje zobne korenine. In vse to, kar sem naštela, spet ponovim pri naslednjem pacientu. Seveda je moje delo še to, da vnesem vse opravljene posege v računalnik ter zaključim obisk. Seveda še pacientu, če je potrebno, potrebno, damo nov termin, naslednji termin. Vse to delo poteka osem ur, nakar se ob treh zaključi moje delo. Vse skupaj pospravim, vse inštrumente, ki so bili dani v razkužilo, operem pod tekočo hladno vodo, jih prebrišem in pripravim za sterilizacijo. Ko so pripravljeni, jih odnesem v prostor, kjer se ti inštrumenti sterilizirajo. Da lahko naslednji dan delovni dan spet začnemo znova. Stroj seveda prebrišemo, očistimo, ugasnemo in pokrijemo. zaklenemo ordinacijo in končal se je spet en delovni dan. Ljudje se smejimo iz več, ljudje se smejimo iz več razlogov. Lahko je to razlog sreče, lahko je razlog nevoščljivosti, lahko je razlog spontanosti. Jaz namreč se smejim ponavadi le takrat res, ko se počutim dobro. Kadar me kdo nasmeji, se nasmejim iz srca, kot bi se reklo to po domače. Takrat se nam sprostijo oziroma sproščajo veliko hormonov, telo deluje boljše, deluje nam obrazna, obrazno mišičevje. Namreč zdravniki bi kot so rekli, smeh je vreden pol zlata. Včasih se nasmejimo nekomu, kadar ga pozdravimo in nam je pri srcu ali hočemo le biti prijazni. Smejimo se lahko tudi iz razlogov, na primer, kadar kdo pade in je ta padec zelo smešen. In seveda nam uide, uide smeh. Smejimo se lahko otrokom in njihovim norčijam, smejimo se lahko strejšim in njihovim zgodbicam. Torej smejimo se vsi. Smejimo se radi, smejimo se zaradi zdravja in zaradi pozitivnih misli.